Es geht hier nicht darum und ich bitte, da wirklich genau zuzuhören sich schützend vor Bestehendes, das sich nicht bewährt hat, zu stellen oder auch vor Personen, sondern es geht darum, dass Entwicklungshilfegelder das sind Steuergelder sinnvoll und im Sinne der Sache eingesetzt werden. Zu meinem Bericht möchte ich mich bei allen Beteiligten sehr herzlich bedanken.